frumvarpi til fjáraukalaga en með því er lögð fyrir alþingi endurskoðuð áætlun bæði tekjuáætlun og tillögur um breytingar á fjárheimildum ýmissa fjárlagaliða á yfirstandandi ári fram hefur farið endurmat á helstu forsendum fjárlaganna og framvindu ríkisfjármálanna það sem af er árinu tillögurnar í frumvarpinu taka einnig eftir atvikum mið af nýrri lagasetningu á árinu óvissum og ófyrirséðum útgjöldum sem og sjálfstæðum ákvörðunum um ný útgjöld auknar útgjaldaskuldbindingar sem í frumvarpi þessu er sótt um heimildir fyrir eiga að stærstum hluta rætur að rekja til áhrifa af kjarasamningum sem gerðir hafa verið á árinu vegur þar þyngst hækkun á bótum almannatrygginga og atvinnuleysistrygginga í kjölfar kjarasamninga á almennum vinnumarkaði frá því í vor og aukinn launakostnaður ríkissjóðs vegna sambærilegra samninga við ríkisstarfsmenn annað sem veldur mestu um útgjöld umfram fjárlög er kerfislægur vöxtur í elli og örorkulífeyrismálum útgjöld vegna sérfræðilæknaþjónustu einkum þar sem aðhaldsáform hafa ekki gengið eftir að fullu framlög til vinnumarkaðsaðgerða meðal annars vegna ákvörðunar stjórnvalda um að auka námsframboð fyrir ungt fólk og atvinnuleitendur og efla starfsnám auk þess stefna lyfjakostnaður og læknismeðferð erlendis nokkuð fram úr heimildum á móti auknum útgjöldum af þessum og öðrum tilefnum vegur lækkun ýmissa annarra útgjaldaliða frá því sem gert var ráð fyrir í fjárlögum tvö þúsund og ellefu má þar nefna minni vaxtakostnað ríkissjóðs einkum vegna betri vaxtakjara á árinu en reiknað var með í útboðum ríkisbréfa og lækkun vaxta af útgáfum ríkissjóðs til endurfjármögnunar banka af öðrum stærri útgjaldaliðum sem horfur eru á að verði undir áætlun fjárlaga má nefna fjárþörf fæðingarorlofssjóðs útgjöld vegna barnabóta

á grundvelli nýrrar greiningar á eiginfjárstöðu sjóðsins sem er sterk breytingar á tekjuhlið eru einnig verulegar og aukast heildartekjur en þó ekki til jafns við gjöldin breytingar til hækkunar koma einkum fram í tekjuskatti og fjármagnstekjuskatti einstaklinga og tekjum af tryggingagjaldi betri horfur hvað varðar tekjuskatt og tryggingagjald eru auðvitað að miklu leyti tengdar launahækkunum í kjölfar kjarasamninga á árinu eins og áður greindi mun meiri fjármagnstekjuskattur skilaði sér í ríkissjóð á fyrstu átta mánuðum ársins en áætlað var en nokkur hluti þess skatts kemur jafnan til endurgreiðslu í október og því er enn talsverð óvissa um endanlegar tekjur aðrar tekjur sem leiða til hvað mestrar hækkunar frá fjárlögum eru tekjur af auðlegðarskatti og veiðigjaldi

breytingar til lækkunar tekna koma aftur á móti hvað mest fram í minni tekjum af tekjuskatti lögaðila og minni tekjum af vörugjöldum í fjárlögum ársins tvö þúsund og ellefu var áætlað að þrjátíu og sjö komma þrjá milljarða króna halli yrði á rekstri ríkissjóðs á árinu en að frumjöfnuður yrði jákvæður um fimmtán komma fjóra milljarða króna á rekstrargrunni sú áætlun hefur nú verið endurskoðuð með hliðsjón af þjóðhagsspá sem hagstofan birti áttunda júlí síðastliðinn og í ljósi nýrra upplýsinga um þróun tekjustofna og útgjalda málaflokka frá þeim tíma það endurmat felur í sér breytingar á helstu stærðum ríkisfjármála frá fyrri áætlun í þessu sambandi er vakin athygli á því að fjárheimildir sem sótt er um í þessu frumvarpi fara ekki að öllu leyti saman við áætlaða útgjaldaútkomu ársins eins og nánar er greint frá í umfjöllun um útgjaldahorfur fyrir yfirstandandi ár í fjárlagafrumvarpi tvö þúsund og tólf á þessu ári er þó ekki gert ráð fyrir að sá munur verði teljandi þar sem áætlað er að á rekstrargrunni verði heildarútgjöld ársins um núll komma átta milljarða króna umfram þær fjárheimildir sem hér er sótt um til viðbótar fjárlögum ársins skýrist það einkum af því að í mati á endanlegri útkomu ársins getur verið reiknað með umframgjöldum sem ekki eru gerðar tillögur um í frumvarpinu í umfjöllun frumvarpsins hér á eftir er almennt gengið út frá niðurstöðum miðað við fjárheimildir sem í því felast fremur en endurmetinni áætlun um útkomu ársins nema annað sé tekið fram samkvæmt endurskoðaðri áætlun er nú útlit fyrir að frumjöfnuður á rekstrargrunni verði jákvæður um fjóra komma fimm milljarða króna verða þá að sjálfsögðu komin fram mikil umskipti í stöðu ríkisfjármálanna frá árinu tvö þúsund og níu þegar halli á frumjöfnuði ríkisstarfseminnar á þessum sama lið var um hundrað milljarðar króna það er sem svarar til um sex komma sex prósent af landsframleiðslu á greiðslugrunni er afkoman yfirleitt nokkru lakari einkum sökum mismunar á álögðum og innheimtum ríkistekjum og er reiknað með að afkoman verði neikvæð um rúmlega fimm milljarða króna á þann mælikvarða ég vík nú sérstaklega að heimildargrein frumvarpsins áður en ég fjalla nánar um tekju og gjaldahlið í fjórða grein þessa fjárlagafrumvarps eru lagðar til breytingar á sjöttu grein fjárlaga og vík ég þá sérstaklega að liðum sex átján sjö átján og sjö nítján í lið sex átján er óskað eftir heimild til að kaupa land og jarðhitaréttindi í landi kalmannstjarnar og junkaragerðis á reykjanesi af reykjanesbæ en fjármálaráðuneytið á nú í viðræðum við reykjanesbæ um það mál í lið sex átján er óskað heimildar til að ganga frá uppgjöri og greiðslu til landsbankans h f vegna mismunar á eignum og innstæðuskuldbindingum sparisjóðs keflavíkur á grundvelli endanlegs eignamats í tengslum við ákvörðun fjármálaeftirlitsins frá fimmta mars tvö þúsund og ellefu um samruna sparisjóðs keflavíkur það er spkef sparisjóðs og landsbankans samanber samning um yfirtökuna milli íslenska ríkisins og landsbankans frá sama degi þetta á sér þá forsögu að hinn tuttugasta og annan apríl tvö þúsund og tíu yfirtók fjármálaeftirlitið vald stofnfjáreigendafundar sparisjóðs keflavíkur á grundvelli heimildar í lögum fjármálaeftirlitið vék í framhaldinu stjórn sparisjóðsins frá í heild sinni og skipaði bráðabirgðastjórn jafnframt tók fjármálaeftirlitið ákvörðun um að ráðstafa öllum eignum sparisjóðs keflavíkur til nýs sparisjóðs og kveða á um yfirtöku hans á nánar tilgreindum innstæðum og eignum spkef sparisjóður var í framhaldinu stofnaður af hálfu ríkisins með heimild í fyrstu grein laga númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta svonefndra neyðarlaga um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði frá því að f m e yfirtók rekstur sparisjóðs keflavíkur og færði innstæður og eignir í spkef sparisjóð var unnið að fjárhagslegri endurskipulagningu sparisjóðsins tók sú vinna lengri tíma en búist var við meðal annars vegna tafa við gerð stofnefnahagsreiknings og óvissu um eignamat samkvæmt mati stjórnar sparisjóðs keflavíkur frá febrúar tvö þúsund og ellefu var staða hans þannig að eigið fé var neikvætt um ellefu komma tvo milljarða króna

ætti að reka sjóðinn áfram sem sjálfstæðan sparisjóð hinn þriðja mars tvö þúsund og ellefu kynnti sérstakur starfshópur um málefni sparisjóðsins þá niðurstöðu sína að með hliðsjón af kostnaði væri rétt að leita leiða til að sameina spkef sparisjóð og

var mat manna það að sú aðgerð hefði orðið enn þá kostnaðarsamari starfshópurinn sem skipaður var að tilhlutan stjórnvalda starfaði undir forustu bankasýslu ríkisins niðurstaða hans var að með sameiningu við landsbankann h f yrðu endanleg framlög úr ríkissjóði mun lægri auk þess sem rekstrarlegar forsendur fyrir starfsemi sparisjóðsins yrðu þá traustari á grundvelli tillagna starfshópsins og til að tryggja hagsmuni innstæðueigenda hófust viðræður við landsbankann h f um yfirtöku og samruna við spkef sparisjóð til að bregðast við vanda hans

tók f m e formlega stjórnvaldsákvörðun vegna stöðu spkef sparisjóðs sem fól í sér samruna spkef og landsbankans h f sama dag var ritað undir samning milli íslenska ríkisins og landsbankans h f um yfirtöku bankans á sparisjóðnum í samræmi við yfirlýsingu stjórnvalda frá haustinu tvö þúsund og átta sem síðan hefur verið ítrekuð af núverandi ríkisstjórn er ljóst að allar innstæður í íslenskum bönkum og sparisjóðum eru tryggðar skuldir spkef sparisjóðs fela einungis í sér tryggðar innstæður þannig að ákvörðunin sem liggur til grundvallar frumvarpi þessu byggist því á umræddri yfirlýsingu stjórnvalda samkvæmt samningi ríkisins og landsbankans h f hefur bankinn unnið að verðmati og áreiðanleikakönnun á eignum og skuldum sparisjóðsins í samningnum er gert ráð fyrir að aðilar samnings geti gert athugasemdir við eignamatið og lagt fram rökstuddar tillögur að breytingum nú standa yfir viðræður milli ríkisins og landsbankans um eignamatið verði ágreiningur milli aðila sem ekki tekst að leysa úr er gert ráð fyrir að honum megi vísa til sérstakrar úrskurðarnefndar er niðurstaða úrskurðarnefndarinnar bindandi fyrir báða aðila um fjárhagslegt uppgjör samkvæmt samningnum nokkur óvissa er um tímasetningu varðandi endanlegt uppgjör skulda og eigna sparisjóðsins og má gera ráð fyrir að einhver bið geti orðið á niðurstöðu verði uppi ágreiningur milli aðila sem ekki verður leystur nema fyrir tilstuðlan úrskurðarnefndar gera má þó ráð fyrir því að endanleg niðurstaða liggi fyrir á næstu vikum ef allt fer vel ekki liggur fyrir þar með hver er munur milli eigna og skulda þegar upp verður staðið en með þeirri málsmeðferð sem samningurinn kveður á um er leitast við að tryggja að sú niðurstaða feli í sér faglegt og hlutlaust mat á eignum og skuldum ljóst er þó að með yfirtöku landsbankans á spkef mun ríkissjóður ekki þurfa að leggja fram um það bil átta milljarða eiginfjárframlag sem nauðsynlegt væri óháð mismun eigna og skulda til að hann uppfyllti kröfur f m e um lágmarkseiginfjárhlutfall hefði sparisjóðurinn ekki verið yfirtekinn í tilviki byrs hefur samkeppniseftirlitið samþykkt að eignarhlutur ríkisins í byr h f verði seldur með ákvörðun hinn tuttugasta og annan apríl tvö þúsund og tíu yfirtók f m e vald stofnfjáreigendafundar í byr sparisjóði vék stjórninni frá og skipaði bráðabirgðastjórn stofnaður var nýr banki byr h f með níu hundruð milljóna króna eiginfjárframlagi úr ríkissjóði og voru allar innstæður og eignir gamla sparisjóðsins fluttar yfir í hinn nýja banka í samræmi við ákvörðun f m e skyldi fara fram uppgjör milli gömlu og nýju fjármálastofnananna og að því loknu yrði bankanum lagt til eigið fé sem dygði til að uppfylla skilyrði f m e um starfsleyfi samkomulag náðist um það milli ríkisins byrs h f og slitastjórnar byrs sparisjóðs að slitastjórn breytti kröfu sinni á hendur byr h f í hlutafé en á móti lofaði ríkið að veita byr h f víkjandi lán á vormánuðum tvö þúsund og ellefu lá fyrir að áætlanir um fjárhagslega skipan byrs h f samkvæmt ofangreindu samkomulagi dygðu ekki og að hvorki ríkið né kröfuhafar byrs sparisjóðs voru tilbúnir að leggja fram frekari fjármuni í ljósi stöðunnar ákvað stjórn byrs h f að reyna að tryggja fjárhag bankans með því að bjóða til sölu nýtt hlutafé í bankanum í skipulögðu og opinberu söluferli í fyrrasumar var áhugasömum fjárfestum boðið að kaupa nýtt hlutafé fyrir allt að tíu milljarða króna og eignast með því meiri hluta hlutafjár í bankanum jafnframt lýstu bæði ríkið og slitastjórn byrs sparisjóðs því yfir að hlutir þeirra væru til sölu ef bjóðendur kysu að eignast allan bankann tveir aðilar skiluðu inn tilboðum og gerðu báðir kröfur um að kaupa allt hlutafé bankans og að byr h f yrði sameinaður við þá einnig gerðu báðir bjóðendur kröfu til þess að víkjandi lán það sem samið var um í rammasamkomulaginu stæði þeim til boða niðurstaða mats á framkomnum tilboðum var að gengið var til samninga við íslandsbanka samningurinn er með fyrirvara um samþykki f m e og samkeppniseftirlitsins um yfirtöku íslandsbanka á byr h f og sameiningu þá er undirskrift fjármálaráðuneytis um sölu á tólf prósenta hlut sínum í bankanum með fyrirvara um samþykki alþingis og er því leitað heimildar til þeirrar sölu hér fjármálaeftirlitið hefur þegar heimilað að gengið verði til samninga við íslandsbanka um sölu á byr h f en afstaða samkeppniseftirlitsins liggur enn ekki fyrir ég vík þá aftur virðulegi forseti nánar að tekju og gjaldahlið fjáraukalagafrumvarpsins gert er ráð fyrir að í ár verði heildartekjur ríkissjóðs fjögur hundruð áttatíu og tvö komma sjö milljarðar króna á rekstrargrunni og heildargjöld fimm hundruð tuttugu og fjórir milljarðar króna áætlað er að heildarjöfnuður ársins verði því neikvæður um fjörutíu og einn komma þrjá milljarða króna en frumjöfnuður jákvæður um fjóra komma fimm milljarða

helstu breytingar frá fjárlögum eru þær að reiknað er með rúmlega tíu milljarða króna vexti í tekjum ríkissjóðs á móti rúmlega fjórtán milljarða króna aukningu gjalda verður þá heildarjöfnuðurinn á rekstri ríkissjóðs tæplega fjórum milljörðum króna lakari en gert er ráð fyrir í fjárlögum þar af er frumjöfnuður ellefu milljörðum króna lakari en vaxtajöfnuður aftur á móti sjö milljörðum króna betri þá er reiknað með að handbært fé frá rekstri verði sex komma þremur milljörðum króna minna en áætlað var við afgreiðslu fjárlaga aftur á móti er gert ráð fyrir að fjármunahreyfinga skili sautján komma sjö milljörðum króna meira í ríkissjóð en áætlað var við afgreiðslu fjárlaga og verður hreinn lánsfjárjöfnuður þá ellefu komma fjórum milljörðum króna hagstæðari en áður var reiknað með gert er ráð fyrir að lánsfjárþörf ríkissjóðs verði mætt með lántökum en einnig með minni uppkaupum á skuldum ríkissjóðs en áður var áformað og að staða ríkissjóðs hjá seðlabanka íslands verði bætt nánar er fjallað um helstu breytingar á tekju og gjaldahlið og sjóðstreymi ríkissjóðs og skýringar á þeim í sérstökum köflum hér á eftir útlit er fyrir að tekjuáætlun ársins tvö þúsund og ellefu muni ganga eftir og ríflega það á fyrstu átta mánuðum ársins eru innheimtar tekjur þrjú komma átta prósent yfir áætluðum tekjum tímabilsins sú niðurstaða gefur fullt tilefni til að hækka tekjuáætlun ársins í heild um ríflega tíu milljarða króna í frumvarpi til fjáraukalaga þar af hækka frumtekjur um níu komma þrjá milljarða króna og vaxtatekjur um núll komma átta milljarða króna gangi sú áætlun eftir munu frumtekjur á greiðslugrunni nema tuttugu og sjö prósent af landsframleiðslu á yfirstandandi ári í stað tuttugu og sex komma sex prósent í áætlun fjárlaga á heildina litið hafa því þau markmið sem tekjuaðgerðum fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og ellefu var ætlað að ná fram gengið eftir þótt frávik séu í báðar áttir innbyrðis á milli tekjustofna þeim forsendum sem byggt er á við endurmat tekjuáætlunar fjárlaga má einkum skipta í þrjá þætti

ellefu frá áttunda júlí síðastliðinn og í þriðja lagi eru upplýsingar um álagningu og innheimtu skatta og annarra tekna á fyrstu átta mánuðum ársins af þessum þáttum vega innheimtuupplýsingar þyngst í tilviki flestra skatta enda er þar um áreiðanlegar upplýsingar að ræða um þróunina á fyrstu tveimur þriðjungum ársins á greiðslugrunni við endurskoðun fjárlagaáætlunar á greiðslugrunni er einkum tekið mið af þeim upplýsingum og áætlun gerð um mánaðarlega innheimtu til ársloka áætlun á rekstrargrunni er síðan í flestum tilvikum byggð á greiðslugrunnsáætluninni auk upplýsinga um álagningu ársins og eftir atvikum öðrum gögnum

urðu fjögur hundruð sjötíu og átta komma sjö milljarðar króna á árinu sem er einum milljarði króna meira en í áætlun fjáraukalaga síðasta árs á rekstrargrunni á greiðslugrunni varð útkoman fjórum milljörðum króna hærri en áætlunin frávik í einstökum liðum frá áætlun tvö þúsund og tíu hafa í flestum tilvikum sjálfkrafa nokkur áhrif á áætlun ársins tvö þúsund og ellefu á rekstrargrunni í forsendum fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og ellefu var spáð einn komma níu prósenta hagvexti og tvö komma þrjú prósent verðbólgu að meðaltali milli áranna tvö þúsund og tíu og tvö þúsund og ellefu miðað við júlíspá hagstofunnar mun hagþróunin verða heldur betri

ein meginbreytingin frá fyrri forsendum felst í þeim kjarasamningum sem gerðir hafa verið á vinnumarkaði síðan í maí launahækkanir í upphafi samningstímans eru meiri en ráð var fyrir gert og hækkanir á samningstímabilinu í heild eru einnig heldur meiri hagstofan hefur einnig endurskoðað mat sitt á vinnuaflseftirspurn á árinu og telur að hún muni nú aukast um tvö komma eitt prósent í stað núll komma átta prósent milli ára og hljóta það að teljast gleðilegar fréttir þá er rétt að nefna að margir sóttu um að taka út séreignarsparnað á fyrsta fjórðungi ársins og verður sú viðbót við tekjuskattsstofn ársins meiri en ætlað var þetta leiðir til hækkunar á fyrri áætlunum um stofna tekjuskatts einstaklinga og tryggingagjalda og er útlit fyrir ágætan vöxt þeirra á árinu eftir því sem næst kyrrstöðu þeirra beggja að nafnvirði á árinu tvö þúsund og tíu

þá hefur vöxtur einkaneyslu verið endurmetinn upp á við úr tveimur komma sex prósent í þrjú komma eitt prósent óbeinir skattar eru aftur á móti nú taldir skila ríkissjóði þrjú komma sex milljörðum króna minni tekjum en í áætlun fjárlaga og skýrist það af fleiri þáttum en hinum almennu þjóðhagsforsendum eins og fram kemur í umfjöllun hér á eftir í frumvarpinu er farið fram á að fjárheimildir ríkissjóðs á árinu tvö þúsund og ellefu verði hækkaðar um fjórtán komma tvo milljarða króna annars vegar er gert ráð fyrir að útgjaldaheimildir hækki um tuttugu og þrjú komma fjóra milljarða króna að stærstum hluta vegna þrettán komma sjö milljarða króna útgjalda í kjölfar kjarasamninga ársins þar af nema bætur almannatrygginga og atvinnuleysistrygginga um átta komma þremur milljörðum króna og laun opinberra starfsmanna um fimm komma þremur milljörðum króna meðalhækkun á launaliðum stofnana vegna kjarasamninga er rétt um fimm prósent í frumvarpinu en bótagreiðslur voru hækkaðar um átta komma eitt prósent þá er í frumvarpinu gert ráð fyrir að liðir sem eru fjármagnaðir með mörkuðum ríkistekjum hækki um einn komma tvo milljarða króna en útgjöld vegna þeirra liða hafa ekki áhrif á afkomu ársins á hinn bóginn er gert ráð fyrir að útgjöld lækki af ýmsum tilefnum um rúma tíu komma þrjá milljarða króna munar þar mest um að endurskoðuð áætlun um vaxtagjöld ársins gerir ráð fyrir sex komma þrjá milljarða króna lækkun þeirra þá er í frumvarpinu gert ráð fyrir að óskipt fjárheimild á lið vegna ófyrirséðra útgjalda verði nýtt að fullu með því að millifæra launaheimildir að fjárhæð um þrjú komma þrjá milljarða króna til stofnana og að afgangurinn einn komma sjö milljarðar króna verði millifærður á liði vegna gengisendurmats og annarra mála fjárheimild safnliðarins lækkar því í sama mæli og er því engin nettóbreyting á fjárheimildum í frumvarpinu vegna þeirra mála hins vegar er óskað eftir aukinni fjárheimild á þessum lið sem nemur tveimur komma fimm milljörðum króna til að unnt verði að standa að fullu undir millifærslum á launabótum til stofnana vegna kjarasamning af öðrum liðum sem áætlað er að verði umfram forsendur fjárlaga vegur þungt kerfislægur vöxtur í útgjöldum vegna ellilífeyris og örorkubóta sem gert er ráð fyrir að verði fjórir milljarðar króna umfram áætlanir en það endurmat byggir á rauntölum á fyrri helmingi ársins og áætlun til áramóta þá eru horfur á að sérfræðilæknakostnaður verði um einn komma tveimur milljörðum króna hærri en áformað var í fjárlögum þar sem ekki er útlit fyrir að aðhaldsmarkmið í þeim málaflokki gangi eftir í samningum við rekstraraðila gert er ráð fyrir að framlög vegna vinnumarkaðsaðgerða aukist um nálægt níu hundruð fimmtíu milljónir króna einkum vegna ákvörðunar ríkisstjórnarinnar um að auka námsframboð fyrir atvinnuleitendur og efla starfsnám horfur eru á að lyfjakostnaður sjúkratrygginga verði tæplega níu hundruð milljóna króna hærri en gert var ráð fyrir í fjárlögum tvö þúsund og ellefu miðað við spá um útkomu ársins þrátt fyrir að ákveðin árangur hafi náðst í að færa lyfjanotkun meira í ódýrari lyf hefur magnaukning lyfjanotkunar vegið upp kostnaðarábatann af þeim árangri að óbreyttu er útlit fyrir að lækniskostnaður vegna brýnnar meðferðar erlendis verði rúmlega sex hundruð sextíu milljónir króna umfram fjárheimildir fjárlaga vegna endurskoðaðrar áætlunar um lögbundin framlög af skatttekjum og útsvarsstofni auk endurmats á kostnaði við húsaleigubótakerfið er reiknað með að auka þurfi tilfærsluframlög til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga um samtals fimm hundruð fimmtíu og fimm milljónir króna þá má nefna að þegar tekið hefur verið tillit til úthlutana eftir endurálagningu vaxtabóta vegna húsnæðislána í kjölfar álagningar skatta á einstaklinga liggur fyrir að greiðslurnar verða um fimm hundruð milljóna króna hærri en áætlað var í fjárlögum gert er ráð fyrir að ofanflóðasjóður nýti afgangsheimildir frá fyrri árum til framkvæmda sem nemi tæpum fjögur hundruð fimmtíu milljónir króna umfram áætlun fjárlaga áætlað er að greiðslur sanngirnisbóta vegna misgjörða á vistheimilum fyrir börn verði rúmar fjögur hundruð tuttugu milljónir króna umfram áætlanir í fjárlögum

auk þess sem þrjú hundruð milljóna króna fara til átaks til að jafna árstíðasveiflu í ferðamennsku loks má nefna frú forseti að þjóðaratkvæðagreiðsla um framtíðargildi laga númer þrettán tvö þúsund og ellefu um heimild fjármálaráðherra til að staðfesta svokallaðan icesave samning hafði í för með sér tvö hundruð fjörutíu og fimm milljónir króna viðbótarútgjöld á þessu ári lækkun útgjalda frá forsendum fjárlaga tvö þúsund og ellefu eru að stærstum hluta til komin vegna endurskoðaðrar áætlunar um vaxtagjöld ársins sem gert er ráð fyrir að lækki um rúma sex komma þrjá milljarða króna eins og að framan greinir stafar það aðallega af lægri ávöxtunarkröfu í útboðum ríkisverðbréfa en forsendur fjárlaga gerðu ráð fyrir auk þess sem óverðtryggðir vextir á útgáfum ríkissjóðs vegna endurfjármögnunar bankanna hafa líka reynst lægri af öðrum stærri útgjaldaliðum sem horfur eru á að verði undir áætlunum fjárlaga má nefna að horfur eru á að fjárþörf fæðingarorlofssjóðs verði einn komma tveimur milljörðum króna lægri en reiknað var með í fjárlögum og að við skattálagningu kom í ljós að útgjöld vegna barnabóta höfðu verið ofmetin í fjárlögum sem nemur um einn komma tveimur milljörðum króna þá er gert ráð fyrir því í frumvarpinu að framlag til lánasjóðs íslenskra námsmanna verði lækkað um sex hundruð milljóna króna á þessu ári þar sem eiginfjárstaða sjóðsins er mjög sterk

verulega vegna hækkana á bótafjárhæðum í kjölfar kjarasamninga eins og áður er um getið er reiknað með að útgjöld sjóðsins í heild lækki um tvö hundruð sjötíu milljónum króna vegna minni atvinnuleysis önnur tilefni til lækkunar á útgjaldahliðinni eru lægri þannig frú forseti er þetta meginniðurstaðan þrátt fyrir þær miklu breytingar sem gerð kjarasamninga í fyrravor og afleidd áhrif á ríkisútgjöld hafa í för með sér og þrátt fyrir þá óvissu sem eðlilega er glímt við þessi missirin í sambandi við alla áætlanagerð á sviði ríkisfjármála verður útkoman þegar upp er staðið gangi það eftir sem hér er lagt til tiltölulega lítil breyting á heildarafkomu ríkissjóðs það er tæplega fjögurra milljarða króna lakari afkoma og held ég að það verði að teljast nokkuð vel sloppið ef svo má að orði komast ég legg svo til frú forseti að að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar fjárlaganefndar sem fær þá málið til skoðunar ásamt með fjárlagafrumvarpi því sem þar er nú til